Komunalna odpadna embalaža in odpadne nagrobne sveče ter nedelovanje sistema zbiranja in obdelave odpadkov nas je pripeljalo, da danes sprejemamo omenjeni zakon. Količine komunalne odpadne embalaže in količine odpadnih nagrobnih sveč močno presegajo zmožnosti skladiščenja in obdelav teh odpadkov. Nenadzorovano kopičenje predstavlja tveganje za zdravje ljudi in onesnaževanje našega okolja. Socialni demokrati ocenjujemo, da so na Ministrstvu za okolje in prostor našli primerno rešitev, ki bo trenutno stanje sanirala kar se da najhitreje ter upoštevaje vse okoliščine na optimalen način. Predlagani zakon predstavlja pravno podlago za interventno ukrepanje države, saj odpadna embalaža ni bila prevzeta in obdelana na način in v obsegu, kot je sicer predpisan. S prevzemom in obdelavo odvečne količine odpadne komunalne embalaže in odpadnih sveč, se bo razbremenilo dosedanje predelovalce odpadkov, kar bo, upamo, saniralo nastalo situacijo. V poslanski skupini Socialnih demokratov bomo interventni zakon podprli, saj si ne smemo privoščiti nadaljevanje stanja, ko bi zaradi množičnega kopičenja odpadne embalaže na bolj ali manj primernih mestih znotraj komunalnih podjetij, ogrozili zdravje ljudi in živali ter tvegali resno onesnaževanje okolja, pitne vode in podobno. Takšno stanje je nedopustno, zato so urgentni in učinkoviti sanacijski ukrepi nujni. Nič manj pa ni pomembno, da bo v doglednem času vzpostavljen takšen nov sistem zbiranja, sprejemanja, predelave ter odlaganja odpadkov, ki bo onemogočal, da sploh pridemo do stanja, s kakršnim smo se nedavno soočili. V tem pogledu je potrebno ugotoviti, da nas v prihodnje čaka še pomembno delo na tem področju. Planet in biodiverziteta, ki jo trenutno še imamo, je ena sama in z njo moramo ravnati odgovorno ter skrbno, zato smo v poslanski skupini Socialnih demokratov prepričani, da morajo biti rešitve in prihajajoči zakoni dobro premišljeni, okoljevarstveno naravnani, predvsem pa morajo stremeti k ohranjanju našega zdravja in okolja, v katerem živimo. Kot sem že omenil, bomo Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadnjo embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami , v poslanski skupini Socialnih demokratov soglasno podprli. Hvala lepa.